Cel mai grav lucru care se poate întâmpla în timpul unei crize economice este ca acesteia să i fie suprapusă o criză politică. Acest fapt se întâmplă în România, țara care înregistrează cea mai severă scădere economică din Europa emergentă. Măsurile de austeritate, de o duritate fără precedent, sunt aplicate de guvern, indiferent de greutățile milioanelor de români, condamnați practic să sufere de frig, foame și imposibilitatea procurării medicamentelor. Protestele sociale la care asistăm în ultima perioadă reflectă starea de spirit a cetățenilor, disperați că sunt obligați să înfrunte greutățile iernii cu venituri drastic diminuate. În paralel, au loc încălcări dramatice ale dreptului la liberă exprimare, cum s a mai spus aici, în plen, în această seară.